Señor presidente, señores del Consejo, señores de la Comisión, ¿no son capaces ustedes de percibir la exasperación de este Parlamento Europeo, expresada en todas las lenguas de la Unión con este debate —y van cientos—, que desnuda la inoperancia y el fracaso de Europa ante las migraciones? El Gobierno de España ha adoptado una decisión humanitaria en relación con el Aquarius y es un símbolo que marca la diferencia, un símbolo del cambio político, pero también de cuánto puede la voluntad política cambiar las cosas. Y voluntad en lo que se espera del Consejo, de la próxima Cumbre Europea sobre Migraciones, para decir, en primer lugar, que no tienen cabida en Europa los gobiernos de los Estados miembros que incumplan el Derecho internacional humanitario y el Derecho europeo cerrando las puertas a los desesperados como el caso del Aquarius. En segundo lugar, que no existe ninguna solución que pueda basarse en la externalización y en la pura represión del problema que hay que adoptar una política —como ha demandado este Parlamento Europeo— holística, comprensiva y preventiva, incrementando la ayuda humanitaria y el compromiso con los desesperados.